Szanowny panie przewodniczący, panie Diamandouros! Jak co roku rzecznik przedstawił bardzo rzeczowe sprawozdanie ze swojej działalności, z którego wynika, jak ważna jest jego misja dla obywateli Unii Europejskiej. Nowym elementem w sprawozdaniu z 2008 roku jest działalność rzecznika dotycząca Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EIB to najważniejsza instytucja udzielająca pożyczek na inwestycje w Unii, a także w krajach kandydujących. Mimo znacznej autonomii, jaką cieszy się EIB w ramach struktury instytucjonalnej Unii, musi on przestrzegać standardów dobrej administracji. Dlatego z zadowoleniem przyjęłam wiadomość o dialogu, który wywiązał się pomiędzy rzecznikiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2008 roku oraz o popisaniu porozumienia w sprawie przestrzegania zasad dobrej administracji. EIB zobowiązał się w nim do stworzenia wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, której do tej pory brakowało. Cieszę się również, że bank zobowiązał się stosować te same standardy w zakresie dobrej administracji w stosunku do obywateli Unii, jak i do osób nie będących jej obywatelami, które ubiegają się o pożyczki. Liczę, że Parlament Europejski będzie na bieżąco informowany o rozwoju współpracy między rzecznikiem a EIB.